Aby sme sa takouto stali, tak musíme investovať do svojej budúcnosti, a podľa môjho názoru budúcnosťou je naša mládež a jej vzdelávanie.

Myslím si, že v súčasnej dobe Európska únia skôr hľadá dôvody ako povedať, prečo nemôžeme viacej financovať vzdelávanie, a veľakrát sa veľmi radi vyhovárame na to, že máme krízu a musíme riešiť jej dôsledky. Keďže už teraz diskutujeme o ďalšom sedemročnom období v Európskej únii a o ďalšom financovaní a ďalších rozpočtoch, podľa môjho názoru by sme si mali jasne položiť otázku koľko mienime investovať do vzdelávania a do našej budúcnosti? A určite by sme potrebovali vedieť od Rady a Komisie, čo chce v tejto otázke robiť. Samozrejme takisto nesmieme tolerovať to, čo sa deje v niektorých členských štátoch, ktoré financie na vzdelávanie presúvajú do iných oblastí, ako sa deje napríklad aj v mojej krajine, a myslím si, že to nie je správne. A mali by sme si uvedomiť, že ak investujeme do budúcnosti, tak len takto môžme naozaj vyriešiť to, čo chceme.